Madame la Présidente, je suis d'accord avec ce débat d'actualité la privatisation des régimes de retraite n'est pas une solution. La question des niveaux de retraite est une question majeure, qui se pose dans la plupart de nos économies. Nous savons les déséquilibres qui existent, nous savons la fragilité de nos retraités, quels que soient les systèmes en place. Nous savons combien le déséquilibre entre les hommes et les femmes plaide contre les femmes, plaide contre ceux qui bénéficient de régimes d'emplois atypiques, contre ceux qui ne sont pas aujourd'hui salariés. Nous sommes favorables à un renforcement du premier et du deuxième piliers des retraites. Nous sommes contre le développement du PEPP comme un seul produit financier.

de capital. Il n'en demeure pas moins qu'il reste des trous dans la proposition et dans le mandat du Parlement européen. La question, par exemple, de la définition du capital s'agit il du capital nominal, s'agit il du capital après déduction des frais? C'est la raison pour laquelle mon groupe s'est abstenu sur ce texte lors du vote en commission. C'est la raison pour laquelle nous demandons à notre équipe de négociation, dans la discussion qui doit s'engager avec le Conseil, d'être vigilante sur ce point. Ce produit peut s'avérer utile pour une portabilité des retraites dans une période où beaucoup de gens sont en mobilité, ont du mal à transférer effectivement leur pension et peuvent bénéficier d'un tel régime. Nous souhaitons qu'il s'agisse dans les faits d'un produit de retraite garantissant un accès nouveau à des personnes qui peuvent être exposées à des mobilités importantes.